Das sagt ja dieser Bericht

Ich möchte noch auf einige wenige Wortmeldungen eingehen Der Kollege Fleckenstein hat die SO 2 Problematik angesprochen.

Es ist nicht so, dass die Liberalen und die Konservativen das nicht wollten.

Das ist die Formulierung, die wir jetzt

Herr Kohlíček, Sie hatten gesagt, es sei schwierig, alle Bereiche zu verbinden. Ich weiß, dass das geht. Es gibt tatsächlich Stakeholder, Unternehmer aus all den verschiedenen maritimen Bereichen, die sich zweimal im Jahr treffen und sich austauschen, hochrangige Player auf europäischer Ebene, die alle sehr begrüßen, dass es diesen Austausch gibt. Als letztes vielleicht noch Es wurde angesprochen, dass es so viele verschiedene Regionen gibt. Insellage habe ich übrigens schon in dem Bericht drin, es stimmt nicht, dass dies nicht dabei